Proč to říkám? Na jedné straně je určitě dobře, pokud my budeme podporovat to, aby se tento režim ještě více neizoloval a aby se s ním vedla nějaká forma konstruktivního dialogu jak ze strany jihokorejského partnera, tak ze strany Spojených států amerických. Na druhou stranu zde říkám, že jsem relativně skeptický k tomu, že v tuto chvíli se prezidenti Severní a Jižní Koreje obejmou a představitelé režimu v Severní Koreji prozřou a změní pravidla fungování svého státu.